Quería preguntar de qué manera se están tratando de integrar los principios y los objetivos de la política de desarrollo de la Unión Europea en la reforma del sistema generalizado de preferencias, fundamentalmente para conseguir que la coherencia de las políticas de desarrollo,